Kleine und mittlere Unternehmen machen über 90 der Unternehmen in der EU aus und schaffen mehr als 80 der Arbeitsplätze. Sie sind damit das Rückgrat unserer Wirtschaft, und im Zuge der Wirtschaftskrise ist insbesondere der Zugang zu ausreichend Kapital ein Problem. Aus einer aktuellen Studie des Parlaments geht hervor, dass die bestehenden Förderinstrumente nicht ausreichend zielgerichtet sind. Der Grund Es wird nicht ausreichend zwischen den verschiedenen Arten von KMU differenziert. Gerade KMU sind aber keine homogene Gruppe, nicht nur was die Zahl der Beschäftigten und den Umsatz betrifft. Es geht auch darum, in welcher Phase sich ein Unternehmen befindet. Ein junger, innovativer Unternehmer, der seinen Betrieb gerade aufbaut, hat andere Bedürfnisse als ein traditionelles, klassisches Familienunternehmen. Die meisten Probleme gibt es also durch hohen Verwaltungsaufwand und komplizierte Rechnungslegungsanforderungen.